Nemám problém túto ambíciu podporiť v zmysle predloženej správy.

Nevidím tu dnes vôľu na veľké gestá či ráznu politiku, pretože občania členských štátov sa viac ako predtým sústreďujú na riešenie vnútorných problémov.

Postoj EÚ k porušovaniu základných ľudských práv v krajinách Východného partnerstva nesmieme nikdy prehliadnuť a podceniť.